Das Schweizer Stimmvolk hat gesprochen, und wir müssen diese Entscheidung sicherlich zur Kenntnis nehmen und akzeptieren. Aber man muss schon sehr naiv sein oder sehr weit rechts stehen wie unser Kollege hier oder beides, um sich zu freuen, dass EU Bürgern Arbeitsplätze weggenommen werden. Das ist auch eine generelle Geschichte. Ja, Ihnen ist das egal, uns ist das nicht egal, dass Arbeitsplätze weggenommen werden!

Es ist eine Grundsatzentscheidung gewesen und nicht die erste Entscheidung, sich zurückzuziehen in ein Schneckenhaus. Denken wir an die Minarett Entscheidung, denken wir an die sogenannte Ausschaffungsinitiative.

Und da ist das natürlich eine zentrale Frage.

Es ist natürlich auch zum Schaden der Schweiz, weil ja auch viele Schweizerinnen und Schweizer in der Europäischen Union arbeiten. Wir können und werden nicht akzeptieren, dass ein zentrales Element der Vereinbarung zwischen der Europäischen Union und der Schweiz hier aufgehoben worden ist. Natürlich gab es auch in der Schweiz einige Elemente, die dazu geführt haben.

Das müssen wir anerkennen.